Ceux ci reposent sur des techniques d'apprentis sorciers pour capturer d'énormes et irréalistes quantités de carbone, voire à les éliminer de l'atmosphère.

2040. C'est cela être leader au niveau du changement climatique.

Que nous dit la Commission européenne pour 2030? Rien. Elle commence les scénarios en 2030, comme si l'Union européenne était en bonne voie. Le dérèglement climatique est là. Il faut agir dès maintenant.